virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu tilefni frumvarpsins er að með forsetaúrskurði frá tuttugasta og fjórða maí tvö þúsund og þrettán við skiptingu starfa ráðherra voru verkefni velferðarráðuneytisins falin tveimur ráðherrum félags og húsnæðismálaráðherra og heilbrigðisráðherra samkvæmt úrskurðinum fer félags og húsnæðismálaráðherra með málefni aldraðra en heilbrigðisráðherra fer þó með mál sem varða hjúkrunarheimili dvalarheimili dagdvöl aldraðra og framkvæmdasjóð aldraðra samkvæmt lögum um málefni aldraðra skipar ráðherra fimm manna samstarfsnefnd um málefni aldraðra sem skal vera ráðherra og ríkisstjórn til ráðuneytis um málefni aldraðra vera tengiliður milli ráðuneyta stofnana og samtaka sem starfa að málefnum aldraðra og stjórna framkvæmdasjóði aldraðra þegar samstarfsnefndin fjallar um málefni framkvæmdasjóðs aldraðra tekur fulltrúi tilnefndur af fjárlaganefnd alþingis sæti í henni eins og nú háttar til fer samstarfsnefnd um málefni aldraðra með málefni sem heyra undir báða ráðherrana því er talið nauðsynlegt að taka málefni framkvæmdasjóðsins undan samstarfsnefnd um málefni aldraðra og fela þeim ráðherra sem fer með málefni framkvæmdasjóðsins það er heilbrigðisráðherra að skipa sérstaka stjórn sjóðsins sem hafi það hlutverk að stjórna sjóðnum og gera tillögur til ráðherra um úthlutun úr honum lagt er til að heilbrigðisráðherra eða sá ráðherra sem fer með framkvæmdasjóð aldraðra skipi fjóra fulltrúa í stjórn framkvæmdasjóðsins formaður verði skipaður án tilnefningar en þrír fulltrúar verði skipaðir samkvæmt tilnefningu landssambands eldri borgara sambands íslenskra sveitarfélaga og fjárlaganefndar alþingis skipan samstarfsnefndar um málefni aldraðra verður hins vegar óbreytt hún verður skipuð af félags og húsnæðismálaráðherra eða þeim ráðherra sem fer með málefni aldraðra verkefni hennar verða að vera ráðherra og ríkisstjórn til ráðuneytis um málefni sem varðar aldraða og vera tengiliður milli ráðuneyta stofnana og samtaka líkt og hér var áður talað um eina breytingin sem gert er ráð fyrir í frumvarpi þessu er að það verkefni samstarfsnefndar um málefni aldraðra það er að annast stjórn framkvæmdasjóðs aldraðra verði falið sérstakri stjórn sjóðsins sem skipuð verði af þeim ráðherra sem fer með málefni sjóðsins samkvæmt kostnaðar umsögn um frumvarpið þá er bent á að kostnaður við samstarfsnefndina í heild sinni hafi verið óveruleg eða frá sjö hundruð til átta hundruð þúsund krónur á ári og það er ekki gert ráð fyrir aukakostnaði við þessar breytingar eða þær leiði ekki til aukinna útgjalda ríkissjóðs umfram núverandi fjárveitingar til framkvæmdasjóðs aldraðra þannig að þetta felst í þessu frumvarpi og hér er ekki um að ræða miklar breytingar á lögunum hins vegar er mikilvægt að frumvarpið verði afgreitt núna á haustþingi svo að það verði hægt að auglýsa eftir umsóknum um framlög úr framkvæmdasjóði aldraðra í byrjun árs eins og tíðkast hefur og stjórnin geti þannig í framhaldi hafið undirbúning tillagna til ráðherra um úthlutun úr sjóðnum virðulegi forseti ég vil leyfa mér að leggja til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hæstvirtrar velferðarnefndar